Wenn wir es nicht schaffen, unsere wirtschaftspolitischen Leitlinien enger zusammenzuführen, dann wird es auch mit dem Euro nicht gut enden. Deshalb ist es so interessant, jetzt zu sehen, wie sich nach einem Jahr der Realitätstest darstellt. Der Realitätstest sieht in der Tat sehr unterschiedlich aus. Da gibt es Länder wie z.

Bulgarien, das hätte wahrscheinlich kaum jemand erwartet ein richtiger Musterschüler bei der Umsetzung der Empfehlung. Und es gibt andere Länder, die bisher fast nichts umgesetzt haben Slowenien, die Slowakei, Malta, Spanien, überall sind die Ergebnisse eher gemischt. Wenn ich in mein eigenes Land schaue, da denkt man, Deutschland gilt ja derzeit als der Musterschüler, und wenn man die Empfehlungen der Kommission anschaut, dann kann ich nur sagen Hut ab, Sie haben wirklich den Finger in einige der großen Wunden der deutschen Wirtschaftspolitik gelegt! Sie sagen, Geringverdiener sollen weniger besteuert und weniger mit Sozialabgaben belastet werden. Sie sagen, wir sollen mehr ökologische Steuern erheben und weniger Geringverdiener belasten. Und Sie sagen auch, wir sollen einige berufsständische Überregulierungen abbauen.

Und Sie sagen auch Das Bildungssystem in Deutschland bietet zu wenig Chancen für diejenigen, die nicht aus so starken Elternhäusern kommen. Alles völlig richtig. Wenn ich mir die Umsetzung in Deutschland ansehe, dann muss ich feststellen, dass eigentlich gar nichts in diese Richtung passiert ist.

Man findet die Auswertung in Arbeitspapieren.

Das teilweise ist aber wirklich ein sehr kleiner Teil. Man hat das Gefühl, Sie suchen regelrecht nach etwas, um das teilweise zu rechtfertigen.

Da kann ich nur sagen Im Falle Deutschlands haben Sie das gemacht. Sehr gut, Sie haben Mut bewiesen, Sie konfrontieren auch Deutschland damit. Beim Check, ob umgesetzt wurde oder nicht, haben Sie sich etwas zu sehr im Kleingedruckten versteckt. Da wünsche ich mir mehr Mut zu klarer Ansprache, wer was gemacht hat und das auch so deutlich zu sagen, wie es ist. Das ermöglicht uns Bürgerinnen und Bürgern und der Politik und auch den Medien, dem wirklich nachzugehen und das ganze Projekt des Europäischen Semesters zum Erfolg zu führen.